Vor ungefähr einem Jahr hat das Parlament hier in großer Einigkeit die Sixpacks beschlossen. Da waren wir weit vorn mit hoher Gemeinsamkeit. Wir waren uns einig, dass Voraussetzung für die Lösung der Probleme eine energische, realistische Sparsamkeit ist. Wir sind jetzt auf dem Weg, Twopacks zu verabschieden. Und jetzt in diesen Tagen klappt das plötzlich nicht mehr mit der Gemeinsamkeit.

Plötzlich gelten hier Töne wie Wir müssen nur mehr Geld ausgeben und alle Probleme sind gelöst. Dabei weiß jeder, dass das Unsinn ist. Woher soll das Geld denn eigentlich kommen? Es wird doch auch Grenzen der Zumutbarkeit geben für andere Teile der Bürgerschaft in Europa, denen man eben auch nur begrenzt mehr Ausgaben zumuten kann. Oder gilt das, was Kollege Cohn Bendit gesagt hat Dann müssen wir eben Steuern erheben, dann müssen wir sehen, dass die Bürger wieder zur Kasse gebeten werden. Die alte Antwort, die alte Leier, die nie gezogen hat! Nein, nein, wir müssen schon den mühsamen Weg gehen!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wachstum kann man doch nicht kaufen, das ist doch irre!